Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Beim aktuellen Fortschrittsbericht zur Türkei stimme ich einer ehrlichen und daher einer kritischen Einschätzung der Beitrittsverhandlungen zu. Seit der Aufnahme der Verhandlungen wurden viele Versprechungen gemacht, aber wirklich nur wenige konkrete Fortschritte erzielt. Gerade auch angesichts der starken islamischen Prägung des Landes müssen alle christlichen und anderen nicht muslimischen Glaubensgemeinschaften über gleichwertige Rechte verfügen, das heißt, die Freiheit haben, die eigene Religion auszuüben, ohne dabei diskriminiert zu werden. Das ist für mich ein wesentliches Element. Die Türkei muss sich dazu verpflichten, Staat und Religion strikt zu trennen und nicht islamische Religionen zu akzeptieren. Das Kloster Mor Gabriel zeigt beispielhaft das Problem. Ich möchte hierbei deutlich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in die Pflicht nehmen, die Einhaltung der universellen Menschenrechte und insbesondere der Religionsfreiheit in allen Verhandlungen mit der Türkei vehement einzufordern.